Velja za besedo, predsednik. Pozdravljeni vsi! Vsak proračun ima neke prioritete. Tudi ta. In tudi i glede teh prioritet, ki so bile določene in jih, so predlagane. V tem proračunu je bilo veliko usklajevanj in so bili doseženi neki kompromisi, ker brez kompromisov pač ni mogoče, ni mogoča nobena politika. Tako ... Jaz bi rekel, jaz bi se samo tej priliki ozrl na vlaganja v znanost. V evropskem prostoru sedaj, ko se izteka počasi program Horizon dva tisoč dvajset, se ugotavlja, da so evropska skupna vlaganja v odprto znanost plačajo in se visoko obrestujejo in zato tudi odločitev za naslednji no perspektivo enaindvajset-sedemindvajset, da se ta sredstva znatno povečajo, predlaga se sto milijard, je po moje prava smer. Tudi v tem proračunu, predlaganem, oziroma rebalansu proračuna se v Sloveniji predlaga povišanje sredstev za znanost, vendar je še daleč od tistega, kakor smo si zapisali v koalicijski sporazum, da bomo do leta dvaindvajset dvignili, upam, da bo to šlo, na en procent bruto družbenega produkta. Ker ob taki višini se namreč ocenjuje, da bo slovenska znanost držala s svetom stik na področju temeljnih raziskav. Pri tem pa močno upam in priporočam, kakor sem se izrazil tudi v evropskem parlamentu, okviru Evropskega parlamentarnega tedna, da bo ustrezen del vlaganj v znanost namenjen tudi za temeljne raziskave s področja delovanja družbe, njenih institucij, sistemu in organizacij s ciljem poiskati rešitve, ki bodo prinesle večjo učinkovitost in stabilnost delovanja institucij. Glejte, raziskava Svetovne banke, zelo obsežna, je bila narejena na pri sto dvaindvajsetih državah, torej pri veliki večini držav v svetu, je pokazala, da v razvitih državah, kamor spada tudi Slovenija po teh kriterijih, kakor so ji postavili, osemdeset procentov vpliva na družbeno blaginjo imajo institucije, kapital sedemnajst procentov, naravna bogastva dva procenta. Ta podatek, je bila to res obsežna študija, pod vodstvom Svetovne banke narejena, njenega glavnega ekonomista, podpisani so vsi odspodaj, kar kje velja, je pokazala, da so inštitucije sila pomembne. Zato se mi zdi prav, da, da, da tudi na področju delovanja družb oziroma organizacij, njihove organiziranosti, se izvajajo raziskave in se iščejo boljše rešitve, ker to je glavni glavni napredek. Ne v kapital in sredstvih, ne v naravnem bogastvu, ampak v delovanju inštitucij, ki jo mi vse dnevne v tem državnem zboru radi tako napadamo, da ne veljajo, da so drage, da niso nikakršne, in tako naprej, vsaj prepogosto, ne rečem, da je to prisotnost, stalna. Prepričan sem, da lahko znanost s svojimi dognanji odločilno pripomore pri oblikovanju in sprejemanju dobrih političnih odločitev za, v Aristotelovem pojmovanju politike, ki politiko vidi kot javno dejavnost svobodnih ljudi, ki se kaže kot prizadevanje, da bi zagotovili red, stabilnost in pravičnost v družbi. Skratka, bi bilo bi zelo koristno, da bi za področje delovanja družbe sprožili usmerjene znanstvene raziskake raziskave, kakor potekajo na področju fizike. Poglejmo CERN. Verjamem, da bi lahko izsledki takega pristopa prinesejo mnoga nova spoznanja, uvide, ki lahko ogromno pripomorejo k reševanju izzivov, ki jih prinaša vedno bolj kompleksna in nepredvidljiva družbena realnost. Pri tem seveda ni enostavnih rešitev. Enostavne rešitve ponujajo samo populisti. Danes ima znanost, zlasti pa nevrologija in veliko podatkovje, big data, mogočno orodje za preučevanje delovanja družbe. Tu je še teorija kaosa, ki proučuje turbulentne sisteme in kompleksnosti, kjer je že vrsto let jasno, da ne gre le za področje fizike, ali inženirstva, temveč tudi zajema človeško vedenje, organizacijo, družbo, gospodarstvo, politiko, kulturo. Vendar se vsa ta orodja na žalost uporabljajo bolj za manipulacijo kot pa v skupno dobro. Kot primer lahko navedemo Cambdrige Analytico, ker smo lahko spremljali, ki je veliko vplivala na izide volitev tako Ameriki kot u Angliji na izbore. Ali algoritmi velikega podatkovja, Facebooka, Googla, že danes znajo naše želje in potrebe mnogokrat bolje opredeliti, kot smo jih sposobni sami, ali pa nevromarketing, ki tudi s pomočjo izsledkov vojaških raziskav zna uspešno zabiti obrambne mehanizme v možganih nas potrošnikov , tako da ljudje kupujemo stvari, ki jih ne rabimo, z z denarjem, ki ga nimamo. Zato si sposojamo samo zato, da naredimo vtis na druge ljudi, ki jih niti ne maramo, največ, ne. In znanost se ne bo ustavila, paradigma se bo morala prilagoditi, to je življenje. Mnoge uspešne organizacije v svoji organiziranosti in grajenju notranjih zunanjih odnosov izsledke znanosti s pridom koristijo, zavedajo se človeške potrebe po pripadnosti, ljudje hočejo biti dejavni in prispevati svoj delež v družbi. Potrebujejo dostojanstvo in to, da so produktivni. Verjemite, da raziskave jasno kažejo, da noben noče biti podpiranec, da ni to izbira, v to je prisiljen, ne. Damo možnost tudi naši znanosti, jaz pravim, da se dejavno vključi v projekte za razvijanje ustreznih oblik organiziranosti za učinkovito delovanje inštitucij in se priključimo evropskim težnjam smeri grajenja družbe v v duhu evropskih vrednot in evropskega stebra socialnih pravic. Hvala lepa.